Pe de altă parte însă, așa cum se știe, realizarea concretă a oportunității europene trece prin îndeplinirea mai multor condiționalități și am în vedere aici procesul democratic, alegerile, chestiunea justiției, apoi, evident, reformele prevăzute de Agenda de asociere. Cât privește alegerile, cele din 28 octombrie au marcat clar o deteriorare față de nivelul atins mai înainte de Ucraina. Principalele carențe au fost deja subliniate, o spun și eu, privesc accesul inegal la mijloacele de comunicare în masă, la resurse, dar și, foarte important, hărțuirea și intimidarea oponenților. Dacă e vorba despre hărțuire, evident că avem în vedere condamnarea membrilor fostului guvern în procese care sunt departe de a fi respectat normele internaționale. Am mai spus o în acest Parlament, și eu, și colegii mei, condamnarea Iuliei Timoșenko a devenit un simbol al politizării justiției, nu doar în Ucraina, ci, mai larg, în lume. În cele din urmă, vreau să accentuez importanța crucială pe care o au cooperarea cu Consiliul Europei și Comisia de la Veneția în vederea revizuirii Legii privind funcționarea Biroului Procurorului General, a reformei Codului penal și a Poliției, a rolului Consiliului Superior al Justiției și a legii care reglementează sistemul juridic și statutul judecătorilor, implementarea corectă a legislației cruciale, la fel ca și lupta împotriva corupției. Îmi exprim și eu dorința, speranța, ca, la summit ul de la Vilnius, să vedem o îmbunătățire a tuturor acestor